Señor Presidente, con independencia de las versiones contradictorias flotilla humanitaria o estrategia de la provocación este Parlamento tiene que deplorar el uso de la violencia y tiene que deplorar, por irreparable, la pérdida de vidas humanas. Estos hechos tienen unas causas y han producido unas consecuencias. Las consecuencias, aparte de lo más doloroso, que, como decía, son la pérdida de vidas humanas, son el descarrilamiento del proceso de paz, el alejamiento entre Israel, la Unión Europea y los Estados Unidos, la separación en las relaciones con los países árabes moderados, el incremento de la tensión en la región, con el espectro nuclear iraní planeando en todo este ámbito y, señor Presidente, creo que la ruptura de las relaciones con Turquía también es un dato importante. La señora Ashton ha dicho una cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. El hecho de devolverle la dignidad y la esperanza al pueblo palestino redunda en beneficio de la causa de la paz en la región, en beneficio de la seguridad de Israel y, sobre todo, en beneficio de la causa de los moderados y en favor de la unidad de la causa palestina. Es cierto, y no debemos perder la perspectiva, que el levantamiento del embargo es sólo un paso, un paso importante, pero un paso en el camino de la paz. Los elementos los conocemos reconocimiento de un Estado palestino viable, seguridad de Israel en sus fronteras, resolución del problema de Jerusalén Este, el problema de los asentamientos, al que hay que poner fin, y también termino, señor Presidente otros asuntos. Para resolver este tema hay dos cuestiones. Una, el acompañamiento internacional, y otra, voluntad política.